C'est même exactement le contraire de ce qu'il faut faire quand on doit réformer.

Deuxièmement, tous les regards se sont tournés vers l'Union européenne parce que tout le monde s'est demandé si cela n'avait pas été une demande de cette fameuse troïka.

Les Grecs se sont dit Peut être est ce à cause de la troïka. Mais s'ils savaient, s'il n'y avait pas d'opacité, si on avait une nouvelle manière de réinventer un partenariat et une solidarité, y compris avec les pays en difficulté, peut être que ceci n'arriverait plus demain. Voilà ce que je demande à la Commission.